Um diese Regionalflughäfen zu stärken, darf ich drei Punkte besonders herausheben. Das erste ist, dass die Anbindung zu anderen Verkehrsträgern und zu den internationalen Verkehrsknoten verbessert werden muss

und dass sie drittens bei Kapazitätsengpässen auf Drehkreuzflughäfen als Alternative herangezogen werden.

Effizienz und Wirtschaftlichkeit müssen im Vordergrund stehen.